În primul rând, vreau să o felicit și să i mulțumesc doamnei Rühle pentru munca depusă în elaborarea acestui raport. Într adevăr, achizițiile publice joacă un rol extrem de important în cadrul politicii de coeziune și, în mod deosebit, în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene. Acum, mai mult decât oricând, statele membre trebuie să cheltuiască eficient banii europeni și tocmai de aceea sunt necesare prevederi clare, menite a reforma și simplifica procedurile europene privind achizițiile publice. Implicarea autorităților locale și regionale în procesul de revizuire a acestor norme este de asemenea esențială, asigurând acestora o autonomie sporită în materia achizițiilor publice. De asemenea, standardizarea procedurilor în etapa achiziției publice este o măsură care simplifică acest proces, fiind totodată și un instrument de combatere a corupției, una dintre cele mai frecvente cauze ale neregulilor privind implementarea proiectelor europene. Nu în ultimul rând, un rol important în reformarea acestui sistem revine Comisiei Europene, căreia îi solicităm să ia măsurile care se impun, atât pentru a simplifica cadrul procedural în ansamblu, cât și pentru a soluționa gravele deficiențe legate de nerespectarea regulilor în achizițiile publice.